Občania Ukrajiny musia dostať signál, že Európska únia chce posilňovať partnerstvo a dobré susedské vzťahy aj so štátmi, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ. Dohoda umožní zástupcom občianskej spoločnosti, ktorí pravidelne cestujú do členských štátov na účely vzdelávacích školení a konferencií, študentom, predstaviteľom náboženských spoločenstiev, ale aj iným osobám získať jednoduchší prístup k ročným alebo päťročným vízam, ale pevne verím, že je to aj významný krok k vytvoreniu bezvízového režimu medzi Ukrajinou a Európskou úniou.